nítján hundruð níutíu með síðari breytingum frá sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd nefndin fékk á fund sinn arnór snæbjörnsson ólaf friðriksson frá landbúnaðarráðuneyti halldór runólfsson yfirdýralækni og ingvar stefánsson frá svínaræktarfélagi íslands málið fékk umsagnir frá

frumvarpsins er að einfalda stjórnsýslu í tengslum við innflutning gæludýra sem ekki teljast til nýrra dýrategunda eða erlendra dýrategunda sem eru fyrir hér á landi í stað þess að landbúnaðarráðuneyti annist leyfisveitingar er talið rétt í ljósi markmiða um einfaldari stjórnsýslu að fela yfirdýralækni og landbúnaðarstofnun að annast þann þátt innflutnings dýra jafnframt er lagt til að við lögin bætist skilgreining á

erfðaefnið til svínabænda að lokinni meðferð í einangrunarstöð svínaræktarfélag íslands hefur látið kanna kosti og galla mismunandi leiða við erfðauppfærslu með tilliti til sjúkdómaöryggis hagkvæmni og hraða í kynbótum í skýrslu dýralæknis í svínasjúkdómum til fagráðs svínaræktarfélags íslands frá þrítugasta og fyrsta maí tvö þúsund og sex sem lagt var fyrir nefndina kom meðal annars fram að einn öruggasti kosturinn af þeim sem kannaðir voru væri að flytja inn fryst sæði beint inn á svínabú innflutningur lifandi dýra var talinn lakasti kosturinn yfirdýralæknir hefur hins vegar lagst gegn slíkri heimild með tilliti til sjúkdómaöryggis og þess grundvallar sem lög um innflutning dýra byggjast á ég vil vekja sérstaka athygli á því að nefndin beinir því til sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann skipi starfshóp sérfræðinga til að gera tillögur um leiðir til að efla og auka hagkvæmni í svínarækt meðal annars með tilliti til hugsanlegs innflutnings á erfðaefni með það að leiðarljósi að búgreinin verði arðbær og samkeppnisfær við aðrar greinar og matvælaöryggi og sjúkdómavarnir séu nægilega tryggð við athugun málsins í nefndinni kom í ljós að hentugra væri að færa gildistökudag laganna til fyrsta janúar tvö þúsund og átta svo að tími gæfist til undirbúnings áður en lögin tækju gildi og er breytingartillaga í skjalinu þess efnis undir þetta nefndarálit rita arnbjörg sveinsdóttir atli gíslason kjartan ólafsson helgi hjörvar jón björn hákonarson jón gunnarsson karl fimmti matthíasson og grétar mar jónsson